Il volume mondiale degli scambi di merci contraffatte è di 200 miliardi di euro ogni anno, con un impatto negativo sull'economia e non solo. La contraffazione rallenta la competitività economica e la crescita europea, crea disoccupazione, è una minaccia per la salute e la sicurezza del cittadino. Gli imprenditori onesti sono disincentivati a portare avanti investimenti nel settore della ricerca e dell'innovazione e ultimo, ma non meno importante, la proprietà intellettuale non viene tutelata. Tra le priorità, quindi, ci dovrebbero essere anche un controllo efficace alle dogane nonché l'incentivazione di controlli sull'origine dei prodotti e la loro tracciabilità.